Les stratégies macrorégionales ouvrent des perspectives particulièrement intéressantes aux projets de coopération décentralisée dans la région méditerranéenne. Ce cadre me semble approprié aux problématiques de cette région où les événements de l'an dernier doivent nous encourager à développer des politiques actives de voisinage, en particulier pour la jeunesse. Je souhaiterais, dans mon avis, insister notamment sur trois points. Premièrement, la coopération dans les domaines de la jeunesse, en valorisant les programmes européens qui leur sont consacrés et en créant des synergies avec les travaux de l'Office méditerranéen de la jeunesse, qui doit être mieux connu. Deuxièmement, la mise en réseau des universités euro méditerranéennes et la levée des obstacles à la circulation des étudiants, des enseignants et des chercheurs, en facilitant les procédures

Merci à M. Alfonsi pour sa coopération fructueuse, ainsi qu'à tous mes collègues qui ont contribué à ce rapport.